Y además, eso, de la mano de una creciente hostilidad por parte del Gobierno nicaragüense hacia la Unión Europea. Hemos visto cómo detenciones de estudiantes, de líderes sociales y de activistas de los derechos humanos estaban ocurriendo en Nicaragua.

y de gente a la que —además ha quedado acreditado— torturan en sus detenciones. Por todo ello, nosotros hacemos un llamamiento claro y nítido a la liberación de todas estas personas detenidas en Nicaragua. Pedimos una lista de sanciones para algunas personas, para personas del Gobierno nicaragüense, para presionar, para encontrar una salida a la situación del país una salida democrática, pacífica, que incluya a todas las partes en el país que se garanticen los derechos fundamentales y que se asegure, como así se va a hacer, seguro, que la Unión Europea está de la mano de la transición democrática en Nicaragua.